relatore Paolo De Castro per il grande lavoro che ha svolto, tant'è che l'accordo ottenuto in sede di trilogo migliora considerevolmente la protezione degli agricoltori e delle piccole e medie imprese agroalimentari.

Uno dei punti di forza è senza dubbio la denuncia anonima a difesa della confidenzialità del fornitore durante la procedura investigativa non solo in merito alla sua identità, ma anche a tutte le altre informazioni che il fornitore stesso individua come sensibili. Le norme contenute nella direttiva restituiscono finalmente dignità al mondo agricolo europeo, rafforzando la posizione dei produttori nei confronti della grande distribuzione.